jedoch Fakten geschaffen, ohne dafür eine gesetzliche Grundlage zu haben und vor allen Dingen ohne die Finanzierung geklärt zu haben. Die Initiative der Kommission, Jugendliche mehr in den Mittelpunkt der europäischen Politik zu rücken, wird vom Ausschuss für Kultur und Bildung grundsätzlich begrüßt. Gleichzeitig stellen wir uns aber einige Fragen im Zusammenhang mit dem Format, der Funktionsweise, der Finanzierung und der langfristigen Tragfähigkeit des ESC. Wir weisen daher in unserer Entschließung auf die vielen Schwächen und Fehler der Initiative hin und zeigen auf, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um den ESC zu einem Erfolg werden zu lassen. Die Träger der Jugendarbeit und der Freiwilligendienste müssen künftig eng an der Entwicklung und Umsetzung des ESC beteiligt werden. Über ihr Engagement beim Freiwilligendienst verfügen sie über umfangreiche Erfahrung und Fachwissen. Es wäre geradezu fahrlässig, dieses nicht für den ESC zu nutzen. Es muss daher sichergestellt werden, dass die bisherigen Errungenschaften im Hinblick auf den Europäischen Freiwilligendienst nicht geschwächt werden. Der Aufbau von Doppelstrukturen wäre nicht nur ineffektiv, sondern sogar schädlich. Neue Initiativen benötigen frisches Geld. Erasmus ist trotz der Mittelaufstockung chronisch unterfinanziert, gute Projekte gerade im Bereich der Jugendarbeit müssen massenhaft abgelehnt werden, weil das Geld fehlt. Erasmus jetzt auch noch mit einer neuen Idee zu überfrachten, ohne zu sagen, wo die erforderlichen Mittel herkommen sollen, kann vom Parlament nicht hingenommen werden. Der ESC darf nicht zulasten von bestehenden Programmlinien in Erasmus gehen, und auch die Jugendgarantie muss sakrosankt bleiben. Es könnte ein positiver Nebeneffekt des ESC sein, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu erhöhen, aber er ist kein arbeitsmarktpolitisches Instrument. Deshalb muss sichergestellt werden, dass reguläre Arbeitsplätze nicht durch billige Freiwilligentätigkeit ersetzt werden. Wir erwarten von der Kommission ein überzeugendes und nachhaltiges Konzept für den ESC. Der Enthusiasmus der jungen Menschen kann sonst schnell in Frustration umschlagen, insbesondere dann, wenn klar ist, dass in diesem Jahr nicht mal die Hälfte aller Interessierten zum Zuge kommt. Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Fragen Erstens Wie könnte der ESC den Europäischen Freiwilligendienst weiter stärken? Wie werden diese beiden Initiativen parallel koexistieren und sich kurz und mittelfristig ergänzen? Wie sollen unnötige Überlappungen zwischen den beiden Initiativen vermieden werden, und wie werden die derzeit im Europäischen Freiwilligendienst involvierten Organisationen am Prozess beteiligt? Zweitens Mithilfe welcher EU Förderprogramme wird der ESC in seiner Anfangsphase umgesetzt, und was sind die Budgetauswirkungen auf diese Programme?